Hvala lepa za besedo. Spoštovani. Večina ljudi spremlja politiko manj kot dve minuti na dan in ne razumejo, zakaj se pravzaprav sploh gre. Slišijo besedi javno pa zasebno. In pri nas javno velja za dobro, zasebno pa velja za nekaj slabega. V resnici pa so vse šole, o katerih danes govorimo, javne šole. Program v nevladni šoli je enak programu na državni šoli. Poučujejo enako kvalificirani učitelji in učenci morajo na koncu dosegati enake standarde, znanja kot vrstniki iz državnih šol. Razložite mi, zakaj moramo potem delati razlike pri financiranju javnega programa nevladnih šol. Nevladne šole s programi, ki so pridobili javno veljavnost, predstavljajo bogatitev šolskega prostora, ne pa ogrožanje javne mreže. Nevladne šole same poskrbijo za izgradnjo celotne infrastrukture, ter za njeno trajno vzdrževanje. Država bi zaradi tega morala biti zainteresirana, da je takih šol čim več. Naj poudarim, da imamo v Sloveniji šest nevladnih osnovnih šol, katero obiskuje manj kot en procent vseh učencev in niti slučajno ne ogrožajo državne šole. Marsikatere dobre prakse oziroma pedagoške principe iz nevladnih uvajajo učitelji tudi v državnih šolah in s tem jih tudi bogatijo. Celo na pedagoški fakulteti ponujajo predmete, ki spoznavajo te pedagoške principe. Le zakaj? Starši otrok v nevladnih šolah za nadstandard plačujejo, kar je razumljivo in pa tudi normalno. Vendar pa bodo morali po novem plačati tudi jutranjo in popoldansko varstvo, prav tako pa dopolnilni in dodatni pouk. Kar staršem otrok v državnih šolah ni potrebno. Zakaj delite ljudi na plečih otrok in njihovih staršev? Koalicija na čelu s SD pa je pripravila predlog zakona, ki popolnoma izigrava odločbo Ustavnega sodišča, zaradi katere je ta sploh nastal. Namesto da bi uredili stoprocentno financiranje javno veljavnega osnovnošolskega programa, ste povečali razliko. Povejte mi, kdo gre na sodišče, da dobi manj? Sprašujem se tudi, v čem je problem? Prvi cilj koalicije na čelu s SD mi je v tem, da nevladne šole dobijo manj, kot so dobile prej. Drugi cilj je, da po temu predlogu zakona ne nastane nobena nova nevladna šola. In tretji cilj je denar. In razpis. In poglejte, kaj ste naredili. Ministrstvo za šolstvo je spremenilo en člen zakona, vnesli so pa dve kategoriji. Da ostajajo javno veljavni programi in tisti, ki so pridobili javno veljavni program. Izključno zaradi tega, da bojo to izkoristili in šole plačevali pri razpisih. Na katere se bodo lahko prijavile samo tiste z javno veljavnim programom. Ne pa tiste, ki so javni veljavni program pridobile. Med tem, ko so vas polna usta pravic, sprejemanje različnosti, bogatenja kulture in socialne pravičnosti, minister Pikalo očitno deluje proti socialnodemokratskemu programu. Ste za socialno pravičnost? Hkrati pa bi nevladne šole privoščili samo bogatim družinam. Se pravi eno govorite, drugo delate. Prav tako pa ste proti službi Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, ki opozarja to, kar v Novi Sloveniji že vse skozi opozarjamo. Predlog je neustaven in v nasprotju z odločitvijo Ustavnega sodišča. In nenazadnje, zakaj želite z zmanjšanjem financiranja omogočiti vpis samo eliti? Se pravi podpirate razslojevanje in elitizem . Medtem ko vam je spoštovanje Ustave in za nekaj osnovnih šol težava zagotoviti tristo tisoč evrov, je država ruski univerzi, podružnici moskovske državne univerze, zagotovila pol milijona. Delate za ruske univerze in hkrati proti našim državljanom. Mene bi bilo sram. Ne morem mimo dejstva, da je v ozadju te zgodbe nabiranje političnih točk. Izkoriščanje prednosti, da je večini bližje pojem javno kot zasebno. In vi igrate točno na te karte. Zato ste tudi sklicali sejo Državnega zbora, čeprav bi lahko sklicali tudi sejo odbora. Ker bi o tej temi tudi tam razpravljali. Zato, da delate iz tega še večji šov. Da nabirate politične pike, zaradi tega, ker vam rejting raste. Povsem razumljivo. Izigravate odločbo Ustavnega sodišča in iščete rešitve, kako ne rešiti problem. Z namenom, da bi še naprej delili ljudi. Čisto preprosto, deli in vladaj. Ravno to počnete. Zgodba je torej namenjena delitvi naroda, ki odvrača pozornost od tem, kot so dolge čakalne vrste v zdravstvu, slabe in preveč obdavčene plače, mizerne pokojnine, bančna luknja, ki je pogoltnila milijone, in vaše kadrovski, in vaši kadrovski apetiti. V tej državi je problem tristo tisoč evrov za naše državljane, za naše otroke. Ni pa problem denar za za T šest, za drugi tir, za iskati dražjega ponudnika, za izgradnjo druge cevi karavanškega predora, prav tako bo tem času za izplačilo odpravnin . Zato pa ni problem pri nas, v naši državi. Zakaj se ne lotite davčne, pokojninske in pa hkrati še zdravstvene reforme? Zakaj delite slovenski narod? Vsem državljanom sporočam, bodite enotni, in če se le da, naj vas politika ne deli, ker ravno to je namen politike. Ne pristajajte na na umetne delitve, zaradi tega, ker politika skrbi, da lahko vlada in da ima od tega koristi. Hvala lepa . hvala, gospod poslanec, za vašo predstavitev stališča.